Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj! Pred sabo imamo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih skladov po nujnem postopku. V bistvu imamo spet zakon predloga, spet predlog zakona znotraj Evropske unije in implementacije direktive Evropske unije v nacionalno zakonodajo. Po presoji zakon nima posledic, kakor tudi nima posledic za državni proračun in drugih in druga javnofinančna sredstva. V Slovenski nacionalni stranki zakonu ne nasprotujemo, vendar pa ga tudi ne bomo podprli. Hvala lepa za vašo pozornost.